Kraje, które wstąpiły do Unii w 2004

Dlatego jestem za tym, żeby rozmawiać o wszystkich tych sprawach, o których tutaj mówimy o warunkach pracy itd.